Možnosti za zagotovitev mirnega sožitja dveh narodov, v dveh suverenih državah so čedalje manjše.

Je bolj ali manj kvantitativno in gotovo ne bo impresioniralo niti gospoda Netanjahuja niti Hamasa. Zato bom to svojo minuto posvetil razstavi o oljki, simbolu miru, preživetja in sožitja.

Izraelske in palestinske slikarke so nam prinesle sporočilo miru, dreves, ki so starejša od nas in ki bodo ostala, ko nas več ne bo. S svojo čudovito razstavo so nas umetnice opomnile, da brez empatije in sočutja ni rešitve niti za Palestino, niti za Izrael.